Es sieht so aus, als würde die Amtszeit ihres Kollegen Hahn davon geprägt bleiben, dass er eine gescheiterte Politik gestalten muss.

Vor zwei Jahren sollte die östliche Nachbarschaftspolitik noch an den Realitäten ausgerichtet werden.

Der gewollte Regelexport aus der EU in diese Länder läuft politisch ins Leere. Die von den Bevölkerungen dieser Länder an die EU geknüpften Hoffnungen auf Unterstützung sozialer, politischer und wirtschaftlicher Transformation für alle Mitglieder der Gesellschaften sind enttäuscht. Das Europäische Parlament hatte jüngst damit begonnen, die Kommission endlich zu verbindlichen Bedingungen für EU Leistungen zu drängen.

Der anstehende Gipfel wird so die hier von Berichterstattern, dem Rat und der Kommission angekündigten und gut klingenden positiven Wandlungen nicht induzieren.